Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Commissaires, je tiens en premier lieu à saluer les efforts de notre collègue Carlos Coelho sur ce dossier très difficile qui a exigé une grande technicité, beaucoup de travail et de connaissance du dossier. Le contrôle de notre territoire commun et de nos frontières européennes est l'un des enjeux les plus importants auxquels nous devons faire face, et l'outil technologique est plus que jamais au service de ce défi. En effet, depuis quelques années, nous avons pu assister à un développement sans précédent des bases de données européennes et de l'échange des données à caractère personnel. Ce que certains qualifient de tsunami digital devrait certainement se confirmer dans les années qui viennent. Le SIS, le VIS, EURODAC sont autant d'instruments essentiels aujourd'hui pour assurer la sécurité de nos citoyens européens. Assurer une bonne gestion opérationnelle de ces bases de données est donc une question majeure à laquelle il est de notre responsabilité d'offrir une réponse efficace. Cette réponse est bien sûr fort délicate et Carlos Coelho a dû faire face à des nombreux obstacles juridiques, institutionnels, budgétaires, politiques et techniques et il est, malgré tout, parvenu à un texte équilibré qui satisfait toutes les parties intéressées. La création de cette agence des réseaux paraît, en effet, la meilleure solution pour assurer la sécurité intérieure des États membres. Aucune autre institution ou agence existante ne pouvait prendre en charge, aujourd'hui, la bonne gestion de ces systèmes d'information. Elle permettra d'améliorer la gestion des systèmes d'information existants, elle offrira une meilleure synergie entre ces bases de données et permettra, par ailleurs, d'intégrer les instruments qui seront adoptés à l'avenir. L'une des questions très délicates qui s'est posée sur ce dossier fut le siège de l'agence où fallait il l'établir? L'Estonie et la France sont les deux seuls pays qui se sont portés candidats pour l'accueillir. La France héberge déjà, à Strasbourg, le système d'information Schengen, dont elle assure la gestion opérationnelle et l'administration depuis

Faisant suite aux conclusions du Conseil européen de décembre 2003, qui donnait la priorité aux nouveaux États membres, l'Estonie souhaitait aussi recevoir le siège de cette future agence. Il me semble que le compromis trouvé est très bon une sorte de répartition des missions j'en termine Madame la Présidente s'est opérée par un transfert du siège de l'agence à Tallinn, où seront effectuées les tâches de gouvernance, de stratégie et de conception des programmes. Le développement et l'exploitation des systèmes auront lieu à Strasbourg.